De Nederlander echter heeft zich nooit mogen uitspreken over het Verdrag van Lissabon en nu wordt ons deze miljoenenverslindende dienst door de strot geduwd. Een belediging voor de democratie. De EDEO gaat ons alleen al het resterende deel van dit jaar miljoenen euro extra kosten en het komende jaar nogmaals. De politieke hobby van de Eurocraten mag iets kosten, maar dan heb je ook niets. Laat volstrekt helder zijn dat de PVV nooit en te nimmer zal instemmen met dit gedrocht uit de krochten van de Europese Unie. Nee tegen de EDEO, nee tegen de superstaat Europa. Ja voor werkelijke vrijheid en democratie, gevormd door de soevereine lidstaten zelf.